Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana cenjena gospa ministrica! Ne bom se dotikal, usmeritvah, trajnostne mobilnosti ali pa, zelenih politik, vsaj v tistemu delu, ki je segel tudi ambicije Republike Slovenije, ampak predvsem na željo občank in občanov ter seveda Mestne občine Kranj v prizadevanju, da bi se nekatere ključne, avtocestne priključke oziroma rešitve na vozliščih, našlo ustrezne rešitve. Seznanjen sem, da tudi vi vsakodnevno se soočate s tovrstnimi izzivi, v enem delu tudi osebno, in, zelo pomemben ukrep za izboljšanje prometne infrastrukture in njene pretočnosti je gotovo izgradnjega izgradnja novega izvoznega odseka oziroma izvoza iz avtoceste iz v smeri Kranj sever. Seveda, tej rešitvi, konkretno, nasprotuje, Dars, kolikor mi je znano, predvsem ker, naj bi predvidena razdalja med obstoječim izvozom iz avtoceste in novim izzivom, in, novim izvozom, bil nekoliko prekratek. Torej, predvsem, ne zadošča standardom, določenih standardov ki jih narekuje evropska direktiva. Vprašanje se torej zastavlja samo po sebi, predvsem, v luči prihajajočega predsedovanja in seveda vsakodnevnih zastojev, ki so predvsem v vpadnicah prisotni, ko govorimo o Mestni občini Kranj in njenim njeni okolici, me gospa spoštovana ministrica zanima, ali ste naklonjeni gradnji novega avtocestnega izvoza Kranj sever. Kajti v nekaterih delih avtocestnega križa smo že smo že bili moč, videti, da so se našle določene rešitve tudi v tovrstnih razdaljah, kot jih v tem primeru Dars ne zagovarja. Torej zanima predvsem čisto kratko in jedrnato. V nadaljevanju bom imel sicer nekaj specifičnih vprašanj. In zanima me v tej fazi, ali ste tovrstni rešitvi naklonjena in kakšen je kakšen je pogled, vaš do tega vprašanja, kot že rečeno, tudi v vidu prihajajočega predsedovanja v letu dva tisoč enaindvajset, in, seveda, pretočnosti tega dela avtocestnega kraka. Hvala lepa zaenkrat.